Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, un débat prioritaire sur la politique de cohésion est rare, et celui d'aujourd'hui est extrêmement important. La politique régionale, au cours de sa longue histoire, a eu de nombreux succès et est devenue, en 2009, le premier poste de dépenses de l'Union européenne, avec 350 milliards d'euros investis dans nos régions entre 2007 et 2013. Aujourd'hui, le Parlement doit se prononcer sur l'avenir de cette politique et définir ses priorités en vue des prochaines négociations budgétaires et réglementaires pour le prochain cadre financier. J'ai eu l'honneur, pour ma part, de travailler sur le futur de la coopération territoriale européenne l'objectif III de la politique de cohésion et je souhaite remercier ici le rapporteur fictif et la Commission européenne pour leur collaboration fructueuse.

Quelle importance voulons nous lui donner au sein de la politique régionale?

Ces régions révèlent, à travers les disparités auxquelles elles sont confrontées, les difficultés d'adaptation de nos pays face au défi de l'ouverture des frontières, de l'achèvement du marché commun européen et de la mondialisation.

Le territoire européen est donc tailladé et morcelé par autant de frontières administratives qui définissent différents systèmes politiques et juridiques. Pour paraphraser un sociologue français, la frontière est un objet politique qui met de la distance là où il y a de la proximité. L'Union européenne, à l'inverse, souhaite mettre de la proximité là où l'histoire avait mis de la distance, de l'incompréhension et, parfois, de la haine.

L'Union européenne a pour objectif l'union sans cesse plus étroite entre les peuples. Sans les effacer ni remettre en cause leur légitimité, l'objectif III, avec 8,5 milliards d'euros, tend à atténuer l'impact négatif des frontières dans le quotidien de nos citoyens, afin de transformer ces frontières fractures en frontières coutures. Voilà ce qui fait de la coopération territoriale européenne l'incarnation de la construction européenne et un gisement extraordinaire de compétitivité.

Ce rapport contient des propositions concrètes et pragmatiques, issues des revendications du terrain, des nombreux acteurs rencontrés et des attentes des citoyens. Tout d'abord un rappel explicite de la valeur ajoutée de la coopération territoriale européenne et de son potentiel en matière de gain de compétitivité. Une proposition d'augmentation de son enveloppe à hauteur de 7 du prochain budget de la politique de cohésion. Un maintien de l'architecture globale et de la prépondérance du volet transfrontalier afin de répondre aux besoins locaux des bassins de vie frontaliers. Une allocation des fonds pour chaque programme de coopération, qui se fasse sur la base de critères harmonisés, afin d'éviter les calculs de retours financiers que pratiquent certains États membres.

Des mesures incitatives pour que les programmes opérationnels régionaux participent aux grands projets transfrontaliers ou transnationaux, tels que les réseaux transeuropéens de transport. Une coordination accrue entre le volet transnational et les stratégies macrorégionales, une simplification de la mise en œuvre en adoptant un règlement séparé. Une meilleure utilisation des groupements européens de coopération territoriale, seul outil purement communautaire de gouvernance multiniveaux. Enfin, l'amélioration de la visibilité et une lisibilité accrue de la coopération territoriale auprès des administrations locales et auprès des citoyens. Pour conclure, je dirais que la coopération territoriale est l'une de ces politiques purement européenne à haute valeur ajoutée. Elle est le moyen le plus simple, le plus court et le moins cher pour une intégration européenne vivante et concrète. Aujourd'hui, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous avons le devoir de renforcer l'objectif le plus européen de la politique de cohésion.